Jednolity rynek i swoboda podejmowania pracy to jedne z największych dobrodziejstw integracji europejskiej. Wytyczne polityki zatrudnienia państw członkowskich dotyczące strategii Europa 2020 są przez nas omawiane w trakcie trwania kryzysu, który dotknął europejskie gospodarki i rynki pracy.

Z tego punktu widzenia konieczna jest bliska współpraca na poziomie Unii i wywarzenie bieżących celów wynikających z kryzysu, jak również celów o charakterze strategicznym. Przed Europą stoją bowiem długoterminowe wyzwania, takie jak zmiany demograficzne czy globalizacja. Zarówno na poziomie europejskim, jak i w ramach państw członkowskich musimy zapewnić potencjał dla tworzenia nowych miejsc pracy i pomoc w integracji na rynkach pracy.

Musimy zadbać o spójność działań podjętych przez państwa członkowskie w takich obszarach jak gospodarka, zatrudnienie, sprawy społeczne.